Cred că e important să urgentăm acest proces pentru că, în anul acesta și începutul anului viitor, vom avea mid term review și este important să putem aloca și resurse financiare până în 2013 și, evident, să putem planifica viitoarea perspectivă financiară.